Paní Bresso zde řekla, co se mi velmi líbí, že evropská demokracie potřebuje demokraty.

Tomu opravdu nedokážu porozumět, ani to vysvětlit svým voličům. Druhá věc, pokud jde o financování národních politických stran. Pod svícnem je největší tma a je naprosto jednoznačné u mnoha, možná až desítek stran, že jsou placeny z ruských zdrojů, a tuto věc, financování národních politických stran, které sem vysílají své zástupce, necháváme zcela bez povšimnutí.